Señor Presidente, todos ustedes están al corriente de las brutales agresiones sexuales perpetradas contra mujeres indias estas últimas semanas. La resolución que hoy aprobaremos espero que aprobaremos condena todos estos crímenes y, además, propone medidas para reformas urgentes de la justicia que puedan realmente castigar a los agresores, así como algunos programas para la educación, para evitar esta lacra de esta sociedad. No dispongo más que de un minuto, pero querría ofrecerles algunas cifras en la India actualmente hay 32 millones de casos pendientes de juicio, y los casos de violencia contra las mujeres en la India representan la muerte de un millón y medio de ellas al año. El Premio Nobel indio de economía, Amartya Sen, hablaba en 1990 de las mujeres que faltan, en el sentido de denunciar las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Según sus cálculos, faltaban en el mundo unos 100 millones de mujeres debido a abortos selectivos de fetos de hembras, infanticidios de recién nacidas y desnutrición de niñas pequeñas.